Vi s a spus că toți acești oameni care, chipurile, au fost raportați și către Comisia Europeană, au fost declarați nevinovați?